Die Aufarbeitung des Falles dient aber unserer europäischen Arbeit. Wir haben festgestellt, dass in diesem Fall die Schwellenwerte wohl falsch angewandt wurden, ein Screening nicht durchgeführt wurde und damit die Umweltverträglichkeit nicht genügend objektiv geprüft worden ist. Zum zweiten müsste das UVP Gesetz in Österreich angepasst bzw. ergänzt werden, um den Richtlinien der Europäischen Union, also Ihren Vorgaben zu entsprechen. Zum dritten ist uns wichtig, dass für weitere Maßnahmen in diesem Gebiet, meinetwegen für weitere Parkplätze oder andere Baumaßnahmen ein besonderes Screening für das gesamte Projekt unter Einbeziehung von Bestandsflächen und Bestandsbaumaßnahmen durchzuführen ist. Man könnte auch sagen, die Region steht unter einer gewissen verschärften Beobachtung.

Das drohen wir nicht an, aber die Möglichkeit besteht unverändert.

Klimawandel, Vielfalt in biologischer Hinsicht, Energie, transeuropäische Netze, Kohäsionspolitik. Zweitens sind die Urteile des Europäischen Gerichthofs einzubeziehen, die zu wichtigen Klärungen geführt haben.

Ob und wie es dem Thema Transparenz, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsanhörung genügt sowohl formell wie materiell wird derzeit noch geprüft.

Damit glaube ich, dass wir im nächsten Jahr auch aus dem Fall und aus anderen Erkenntnissen zu einer befriedigenden weiteren Bearbeitung der europäischen Richtlinie kommen können.

Also was im Grunde genommen der Pistenpflege unterliegt, was ja auch entsprechend bearbeitet wird, was zunehmend auch beschneit wird, gehört für mich zu dem Erschließen des Berges und damit zum Schwellenwert notwendigerweise hinzu. Gegebenenfalls müsste man dies auch in der Weiterentwicklung der Richtlinie entsprechend klar definieren.